Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, vreau să felicit raportoarea și să spun de la bun început că susțin în mod deosebit punctul 17, și anume acela de a avea o directivă, doamna comisar, pentru că, sigur, nu începem noi acum să lucrăm împotriva hărțuirii, dar rezultatele nu sunt și datele statistice care au fost arătate aici și sunt cuprinse și în raport, sigur, nu sunt cele reale, pentru că există o sub raportare. Să ne gândim mai ales la mediul rural, la sate, unde femeile suportă violență și nu au curajul să raporteze violența din familie sau violența de la locul de muncă pentru că nu există după aceea posibilitatea de a fi protejate, nu există adăposturi, nu există posibilitatea de a nu se continua în formă permanentă această violență. De aceea, cred că acest raport este binevenit, dar trebuie să aibă o finalitate. Pe de o parte, să avem programe, programe școlare, educație, este evident, dar trebuie să avem sancțiuni, pentru că orice lucru degeaba îl înscriem într o directivă sau într o lege dacă nu vor exista sancțiuni foarte aspre și în situația hărțuirii sexuale, și în situația hărțuirii morale. Mă bucur că există un capitol cu viața politică, pentru că trebuie să fim corecți cu noi și în viața politică există hărțuire, și atragem atenția pe această cale liderilor politici.